Bár a burmai kormány számos biztató intézkedést hozott az utóbbi időszakban az ország demokratikus berendezkedésének elősegítése érdekében, látható, hogy egyetlen közösség hátrányos megkülönböztetése vérfürdőt okozhat, és megkérdőjelezheti a reformok iránti valódi elkötelezettséget. Ezért tartom nagyon fontosnak a Parlament mai állásfoglalását, mert ez egyértelmű jelzés a burmai kormány felé. Szoros figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását, és egyetlen kisebbség üldözését is elfogadhatatlannak tartjuk. Az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása hozzátartozik a demokratikus államberendezkedésekhez. Az Európai Unió pedig azt szeretné, hogy Burma a demokratikus országok sorába lépjen. Ez azonban elképzelhetetlen addig, amíg egy közösség tagjait etnikai alapon üldözik. Ez a mai állásfoglalás üzenete világos határvonalat húzni, és kiállni azokért az értékekért, amelyek érvényesítését elvárjuk minden partnerünktől, saját tagállamainktól is, természetesen.